La interrompo perché noi non abbiamo la possibilità di fare un dibattito su questo, come Lei sa, ai sensi del regolamento e questa decisione è stata presa dalla Conferenza dei presidenti che ha stabilito anche la tempistica per la presentazione degli emendamenti.